Monsieur le Président, chers collègues, nous fêtons aujourd'hui les vingt cinq ans de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Je veux parler tout d'abord du droit de l'enfant à une famille traditionnelle, indissoluble, faite d'un homme et d'une femme car c'est de ce droit que dépend, d'après toutes les études psychologiques, le plein épanouissement de l'enfant.